C'est un mécanisme qui permet à des multinationales c'est vrai tant européennes que canadiennes, de définir un certain nombre de règles qui leur conviennent, à elles, et qui rendent cet accord vivant.

Par rapport à cela, Monsieur De Gucht, vous avez déclaré, à certains moments, que les normes européennes étaient finalement votre valeur sûre.

Eh bien, nous avons, dans le cadre de cet accord, des mécanismes qui mettent à mal cette position, qui mettent à mal votre engagement et donc j'aimerais avoir une position claire là dessus. Est ce qu'il y a vraiment la possibilité de préserver les normes européennes en matière sanitaire, en matière sociale et en matière environnementale?